Voorzitter, enkele dagen geleden heeft de Europese Commissie een onderzoek voorgesteld waaruit blijkt dat de corruptie in de lidstaten jaarlijks ongeveer 120 miljard euro kost aan de economie, en de Commissie liet ook weten dat dit cijfer waarschijnlijk nog onderschat is.